à usage très ambivalent et, selon les pays, évolutif.

Faut il mettre en place un bureau d'information de l'Otan? Faut il des ONG pilotées par des financements étrangers pour remettre en question, à tout moment, la démocratie moldave? Et puis parlons de la corruption jamais un système n'a été aussi corrompu que celui ci.